7 milionów osób. To są osoby bardzo często represjonowane ze względu na swoje poglądy religijne, bądź polityczne. Naszą powinnością moralną i polityczną powinno być przeciwdziałanie temu faktowi.

Nie możemy więc przechodzić koło tego obojętnie i ta kwestia powinna być absolutnie kluczowa we wszystkich rozmowach Unii Europejskiej z Chinami, ale też jak rozumiem wszystkich rozmowach państw Unii Europejskiej z Chinami.